Y en crisis como esta se dañan las condiciones de vida de los ciudadanos y sus expectativas de futuro. Cuando las crisis económicas no nos permiten legitimar la política por los resultados positivos que ofrecemos a los ciudadanos, debemos contribuir a esa legitimación por el respeto escrupuloso de los valores políticos que predicamos la austeridad, la honestidad, la cercanía a los ciudadanos y también la transparencia. Este registro es un paso adelante en favor de la transparencia, pero solo un paso. Y me sumo a los compañeros que han puesto el acento en la necesidad de que el registro sea obligatorio, que se incorpore el Consejo y que contenga sanciones más duras cuando se detecten comportamientos irregulares.